Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez moi tout d'abord de rappeler quelques éléments utiles pour apprécier l'importance de ces dossiers liés entre eux.

En décembre 2011, le commissaire Barnier, et donc la Commission, publiait deux communications pour la modernisation des marchés publics, pour les secteurs classiques et les secteurs spéciaux, afin de rendre les procédures plus efficaces, simples, transparentes et plus accessibles aux petites et moyennes entreprises.

11. Les négociations sur la coopération public public ont été très positives car, pour la première fois, le législateur codifie cette coopération en permettant de tracer une ligne claire qui exclut du champ d'application de la directive les contrats entre les autorités publiques et les entités ayant une partie limitée de capitaux privés.

À elles de décider si, comment et dans quelle mesure seront effectuées des tâches d'intérêt public mais également en coopération avec d'autres autorités publiques.

Il sera désormais fait référence au respect, bien sûr, des directives et des lois nationales mais aussi des conventions collectives de travail. Ce principe est décliné dans toute la directive de manière à donner une structure cohérente garantissant le respect du droit du travail et des conventions collectives dans le lieu où le travail est effectué. Finalement, on met un terme à de multiples abus ayant conduit à des pratiques de dumping social et environnemental, faussant par là le fonctionnement du marché intérieur. Le troisième point est une disposition très importante introduite sur la sous traitance afin d'éviter que celle ci ne soit utilisée comme un moyen de contourner les règles sur le respect des critères sociaux et environnementaux. La nouvelle réglementation de la sous traitance entraîne une obligation d'information pour l'opérateur économique, qui doit fournir toutes les informations concernant la partie du contrat qu'il sous traite ainsi que les informations sur les sous traitants. De plus, ce nouvel article définit le principe de la responsabilité conjointe dans la chaîne de sous traitance que les État membres peuvent établir et renforcer. Rappelons que la sous traitance est souhaitable car elle représente une opportunité pour les petites et moyennes entreprises de participer aux procédures de marchés publics. Elle doit juste se faire dans les bonnes conditions. Le quatrième point concerne l'offre économiquement la plus avantageuse, qui est un signal clair. Ce sera désormais le seul critère d'attribution, qui incitera les autorités à faire le choix de la qualité et de la durabilité des achats et des investissements publics au regard de critères sociaux, environnementaux et de durabilité, sachant que le prix reste évidemment un des critères. Le cinquième point, ce sont les offres anormalement basses, qui devront désormais faire l'objet d'un contrôle par l'autorité et être écartées si elles contreviennent aux principes généraux relatifs au respect des conventions collectives et des règles en matière de sous traitance et de respect de l'environnement.